Madame la Présidente, Monsieur le Vice président Timmermans, il ne vous a pas échappé que nous n'en avons pas fini avec les extrêmes droites et les nationalismes de gauche et de droite. Ils prétendent rassembler nous le savons les perdants de la mondialisation et les perdus de l'Union européenne, mais l'Europe d'aujourd'hui déçoit aussi les plus convaincus. Comment leur en vouloir? Le néolibéralisme comme horizon, l'austérité comme solution et la technocratie comme méthode déçoivent forcément l'ensemble des citoyens européens, y compris les plus convaincus, et rendent nos institutions détestables. La question de la mondialisation on le sait est un enjeu majeur de souveraineté. Évidemment, sans Europe, nous serons balayés par la mondialisation, mais quand l'Union européenne devient une petite mondialisation libérale et qu'à travers ses accords de libre-échange, elle met en concurrence les salariés, les territoires et, aujourd'hui, de manière croissante, les choix de société, elle met à portée de canon de quelques multinationales le climat, la santé, l'environnement, la protection des données personnelles ou les services publics. Évidemment, à ce moment là, l'Europe ne remplit pas sa mission.

Si les citoyens ne sont pas coacteurs de ce droit et que ce sont les multinationales qui décident, il n'y aura plus d'Europe.